Doamnă președinte, vreau să mulțumesc atât raportorilor din umbră, cât și Comisiei și Președinției irlandeze de altfel, tuturor președințiilor care ne au însoțit pe parcursul a doi ani de negocieri și, în special, personalului Comisiei pentru transport și turism, pentru faptul că ne au sprijinit în ajungerea la acest consens. În ceea ce privește observațiile doamnei van der Kammen și ale doamnei Dodds, vreau să subliniez că nu va exista o înregistrare continuă, ci va fi o înregistrare a locației doar la începutul și sfărșitul zilei de lucru și după doar trei ore de condus consecutiv. De asemenea, Parlamentul a introdus noi prevederi privind protecția datelor cu caracter personal. Acest regulament a introdus o nouă excepție, faptul că se aplică la nivel european acest regulament doar șoferilor profesioniști. Cred că acest regulament este important, pentru că va reduce timpul petrecut de șoferi cu controalele în trafic. Închei, doamnă președintă, solicitând Comisiei să vină într un timp rezonabil cu specificațiile tehnice de la articolul